Cooperarea interinstituțională dintre Parlament și Consiliu este vitală în supravegherea implementării bugetului. De aceea, orice impas generat de lipsa de conformare din partea Consiliului cu cerințele emise de Parlament, în calitatea sa de autoritate decisivă privind descărcarea de gestiune bugetară, este regretabil și dăunează acestui proces. Decizia de a amâna acordarea descărcării bugetare nu trebuie percepută ca un obstacol în procesul de negociere dintre Parlament și Consiliu.

Curtea Europeană de Justiție a luat măsuri pentru optimizarea fluxului de lucru intern, prin introducerea aplicației e Curia. Curtea Europeană de Conturi a luat decizia de a crește numărul de posturi dedicate exclusiv sarcinilor de audit cu 6. Este necesară urmărirea cu atenție a proiectului pilot privind externalizarea sarcinilor de audit.